Y eso tiene consecuencias prácticas muy relevantes en un contexto de deterioro del reconocimiento mutuo y de la confianza mutua en el espacio de libertad, justicia y seguridad, porque, cuando no existe una tipificación adecuada, se puede dar el problema de doble incriminación que impida el cumplimiento y la ejecución de una orden europea de protección de víctimas transfronteriza, que es exactamente lo que hemos aprobado en esta Cámara.

Notoriamente Bulgaria y la República Checa, que ya han anunciado que ni siquiera lo van a ratificar, lo que es muy doloroso en el caso de Bulgaria, cuya Presidencia se encuentra en estos momentos empañada por un acto de connotaciones bochornosamente sexistas en la Presidencia búlgara que tuvo lugar con motivo de un acto juvenil hace escasos días. Resulta, por tanto, intolerable que esta falta de compromiso con el cumplimiento del Convenio de Estambul en la protección de víctimas de acoso pueda dar lugar a situaciones de desprotección contrarias a la orden europea de protección de víctimas. Pero, además de normas penales, hace falta sobre todo un sistema judicial que proteja y que incorpore, no solamente en la formación de los jueces sino en las sentencias, la variable de género, que afirme un compromiso inequívoco y rotundo de toda la Unión Europea contra toda forma de violencia sobre la libertad y la indemnidad sexual de las mujeres.